Ich möchte ihm ganz herzlich danken. Es ist tatsächlich so, dass es bei der externen Luftfahrtpolitik darauf ankommt, zum einen natürlich zu sehen, dass der Himmel international ist, dass wir uns im Luftverkehrsraum nicht nur in Europa bewegen, sondern wirklich weltweit. Da ist es wichtig, Abkommen zu treffen, das machen wir auch.

Emirates zum Beispiel hat einen ganz anderen finanziellen Hintergrund als unsere Airlines. Das heißt, wir sind da wirklich herausgefordert, jetzt zu sehen, wie man international agieren und trotzdem bei uns vor Ort eine gute Balance halten kann. Als Letztes noch Mir ist es ganz wichtig, den Einheitlichen Europäischen Luftraum noch einmal anzusprechen.

Den haben alle Mitgliedstaaten unterzeichnet, aber die Umsetzung ist kolossal schwierig.